dipendenza dalle risorse fossili e cambiamenti climatici, garantendo nel contempo una crescita economica sostenibile. Per sfruttare appieno le potenzialità della bioeconomia è necessario dare rapidamente avvio al piano d'azione presentato dalla Commissione europea lo scorso febbraio. Solo una strategia coordinata a livello europeo basata sulla natura intersettoriale della bioeconomia sarà in grado di sfruttare le sinergie e le complementarietà con le altre politiche e gli strumenti finanziari come i Fondi strutturali, Orizzonte 2020, PAC e PESC.